Ochrona środowiska i klimatu nigdy nie może zniknąć z naszych kluczowych priorytetów, ale prawdziwym wyzwaniem dla Europy są w równej mierze zmiany klimatyczne, rosnący popyt na energię oraz cena tej energii. Wciąż robimy za mało, by chronić środowisko, ale za mało również robimy dla gospodarki i dla tworzenia nowych miejsc pracy. Nie należy walczyć ze zmianami klimatu poprzez nakładanie na państwa drakońskich limitów emisji dwutlenku węgla. Ta droga prowadzi jedynie do trudności ekonomicznych, zwłaszcza w takich krajach jak Polska, a także buduje negatywny przekaz, negatywną percepcję unijnej polityki klimatycznej wśród wszystkich obywateli w Europie. W moim kraju w Polsce rząd od wielu lat zapowiada przygotowanie ustawy o odnawialnych źródłach energii.